de overheidsobligaties afwaardeerden, met als gevolg natuurlijk een enorme stijging van de interestkosten voor een belangrijk aantal lidstaten, die gedragen zijn door de gewone belastingbetaler. Dat heeft ook bijgedragen tot de eurocrisis.